Madame la Présidente, le gouvernement américain affirme que la règle du plus fort serait le principe directeur des modèles commerciaux du XXIe siècle. Demain, Mesdames et Messieurs, nous aurons la chance historique de leur prouver le contraire, montrant au monde entier que notre engagement au regard d'un commerce juste et basé sur des règles claires, indépendamment de la taille du partenaire, reste la règle d'or à suivre. Oui, le Viêt Nam est un pays en voie de développement et évidemment, le processus de modernisation économique, environnementale et surtout sociale est loin d'être achevé.